ég styð að það fari fram atkvæðagreiðsla um að heimila fund í kvöld og jafnvel fram í nóttina ef tilefni verður til það eru mjög mikilvæg og brýn mál sem bíða afgreiðslu þingsins og við vissum það öll þegar kosið var til þings í apríl síðastliðinn að það yrðu mjög brýn verkefni sem biðu okkar á næstu missirum og

nótt ef ástæða er til ég hvet menn að sjálfsögðu til þess að ræða þau mikilvægu og brýnu mál sem eru á dagskrá þau mega ekki bíða ekkert þeirra sem hér eru á dagskrá og það er mikilvægt að við höldum umræðunni áfram um það og þau og menn beini máli sínu í ræðustól að þeim brýnu verkefnum en ekki öðrum sem hafa minna